Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice, kolegi! Pa bi se morda najprej tudi jaz navezal na zadnji dve razpravi oziroma repliki. Glejte, ne, ko smo bili na prejšnjih sejah priča invaziji vlaganj zakonov s strani opozicije, sem nekako še naivno jaz verjel, da da gre tukaj za dobro željo, tudi za dobro ljudi in države, ne, vendar me je današnja razprava prepričala, da pa ne gre ravno za to, ne, in če ste opozicija na zadnjih sejah vlagali zakone o davku od dohodka pravnih oseb, zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o gospodinjskem dodatku, zakon o dohodnini prvič, zakon o dohodnini drugič, zakon o gasilstvu, zakon o vrtcih, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in kaj še vem katere zakone, s katerimi bi dodobra izpraznili državno blagajno, vas skrbi opozorilo fiskalnega sveta. Vaši predlogi zakonov so takrat imeli finančno posledico preko milijarde evrov, danes pa vas skrbi opozorilo fiskalnega sveta v višini dvesto sedemdeset milijonov. Letošnji rebalans bo rekorden, kar pomeni, da bo za za sto triindevetdeset milijonov evrov presežka in to bo prvič, da bomo dosegli tak presežek. Po dolgih letih proračunskih primanjkljajev smo šele leta dva sedemnajst dosegli prvi minimalni nominalni presežek, ravno ravno tako tudi v lanskem letu. Tako je proračunski presežek v letošnjem letu načrtovan v višini nič cela štiri odstotka v razmerju do BDP-ja. Ob tem pa je pomembno poudariti, da se hkrati tudi razdolžujemo. Kar precej drugih držav Evropske unije ima dokaj visoke proračunske primanjkljaje, nekateri celo povišujejo zadolževanje. Slovenija je s tem rebalansom proračuna dosegla dva pomembna cilja: izkazujemo proračunski presežek, hkrati se pa tudi razdolžujemo. Del presežka smo dali na stran tudi za slabe čase. Sicer ne toliko, kolikor je priporočil fiskalni svet, a vendarle smo za razliko od prejšnjih let to storili. Del presežka smo namenili za socialne kategorije in za znanost. Menim, da je prav, da smo del sredstev namenili ljudem, saj smo vsi skupaj že siti stalnega varčevanja v vseh teh letih. In če že izkazujemo gospodarsko rast, je prav, da nekaj ljudje od tega dobijo tudi neposredno. Ko se spomnim zadnje krize, ko so bili o ekonomski strokovnjaki in pa mediji pogosto kritični, da bi morali časih prej krizo, torej v času konjunkture, več denarja nameniti za slabe čase in da tega pač takrat nismo storili, ali pa niste, niso. Prav tako v tistem času nismo denarja namenili niti ljudem, kajti ne samo, ne, ljudje okrog mene nismo imeli nikoli občutka, da je konjunktura kdaj sploh bila, zato je prav, da sedaj pridejo na vrsto tudi ljudje. Seveda ob te ne smemo pozabiti tudi na podatek, da smo v evroskupini ena najbolj uspešnih držav pri razdolževanju, a kljub temu imam tudi sam in seveda tudi lokalne skupnosti, od koder prihajam, velika pričakovanja tako v tem letu, predvsem pa tudi v prihodnjih letih. V občini Kočevje in Ribnica se na primer srečujemo z velikimi težavami v zagotavljanju predšolske vzgoje. Po gospodarskem preboju v Kočevju, v Ribnici pa se to že dogaja, je pričakovati rast števila prebivalcev, zato se srečujemo s prostorsko stisko v vrtcih. V Ribnici je kljub novemu vrtcu nujno potrebno zagotoviti dodatne oddelke, v Kočevju pa ravno tako nujno potrebujemo nov vrtec. Ta je nujen, ker imata že dve enoti odločbi za, zaprtje vrtca s strani pristojne inšpektorice, torej zaradi dotrajanosti objekta. To pomeni, da bi brez varstva v občini lahko ostalo osemdeset družin in verjetno ni potrebno pojasnjevati, kaj bi to pomnilo v ranljivem okolju, kot je Kočevje, ki se še vedno spopada z nižjo dodano vrednostjo na zaposlenega o od slovenskega povprečja in višno višjo stopnjo brezposelnosti. In državni proračun bo moral biti naravnan v to smer, da bodo občine s tovrstnimi težavami imele prednost pri reševanju le-teh. Prav tako v Kočevju in Ribnici nismo zadovoljni s s s časovnico dokončanja Kočevske proge, ki se je zavlekla za dolgih osemnajst mesecev, in sicer do vzpostavitve potniškega prometa. Glede na to, da se iz teh koncev v Ljubljano dnevno vozi dva tisoč petsto ljudi, vam lahko povem, kako obremenjena in seveda zaradi tega tudi nevarna je ta cesta. Hitrejša vzpostavitev potniškega prometa na železnici bi zagotovo pripomogla k razbremenitvi prometnice, in če pomislimo, da bi v tem preprečili tudi marsikatero prometno nesrečo, ohranili kakor kako življenje, bi to morala biti prioriteta pristojnega ministrstva in države. Proračun mora biti še bolj naravnan posodabljanje infrastrukture. Na Kočevskem še vedno nimamo urejenih širokopasovnih povezav, da o cestah niti ne govorim. V enaindvajsetem stoletju imamo pri nas še vedno kar nekaj makadamskih, lokalnih in pa tudi državnih cest, kar nam seveda ne more biti ravno v ponos. Tudi veliko asfaltiranih cest je v izjemno slabem stanju in bi bilo potrebno najmanj preplastiti. Ena od teh je zagotovo Štalcerji-Kočevska Reka-Gotenica v času poletne, sezone pač ta cesta postaja izjemno obremenjena zaradi turistov, ki jo uporabljajo za pot proti morju. Glede na načrt razvojnih programov dva devetnajst-dva dvaindvajset slabo kaže tudi uvoznicam Kočevje, Ribnica in Velike Lašče, saj so izgradnje le-teh načrtovane po letu dve, dva tisoč dvaindvajset. To pa pomeni, da bo takrat nova vlada, nove prioritete in stvar se lahko še zamakne. Seveda ne želim, da bi le se obvoznice narejene takoj, o, a najpomembnejša, to je pa je obvoznica mimo Ribnice, bi morala biti nekako prioriteta. Odveč je izgubljati besede tudi pri obvoznici Škofljica, kjer je seveda vsem, razen tistim, ki se vozijo na delo v Ljubljano, ustrezajo omejitve tako zaradi Nature dva tisoč kot zaradi metuljčka oziroma sedaj temne šašovke, a tu se nič ne premika, pa bi se moralo. Ne nazadnje bi bilo prav tako potrebno več sredstev nameniti tudi področju varnosti. Kočevje še vedno ima varnostne izzive tako s področja migrantske kot tudi z romske problematike. Torej bi kazalo več sredstev nameniti tudi na tem področju. A kljub naštetim izzivom, ki nas čakajo, moram reči, da je rebalans pripravljen dokaj optimalno. Z uresničitvijo nekaterih prioritet, ki sem jih naštel, pa bi bilo življenje ljudi bolj znosno in kvalitetnejše. Zato omenjene težave naslavljam na vse pristojne, da poskušajo znotraj posameznih resorjev najti rešitve za tiste izzive, ki so najbolj pereči, in tudi zato bom rebalans proračuna podprl. Hvala lepa.